Ja, hvala še enkrat za, tokrat verjetno zadnjič. Ja, moj predhodnik, jaz mislim, da je vsem povedal, ki spremljajo današnjo sejo, kak odnos imamo, pa bom tu povedal o banki, ne. To je, verjetno vam je to dolgočasno ue, pa gospod odhaja. Jaz še enkrat ponavljam, vsi, ki smo izvoljeni v ta državni zbor, pa jaz mislim, da se boste z mano strinjali, da smo zato tukaj, da sprejemamo zakone, ki ki gredo v prid državljankam in državljanom, tisti predvsem tistim, ki so nas izvolili. To je bilo v preteklosti, to je v sedanjosti pa tudi v prihodnosti. Jaz še enkrat ponavljam, da verjetno nismo tako všečni, da nas bi spremljali, ne vem, čez dan, državljanke in državljani. Imajo kaj drugega tudi za početi, ne. Ampak danes, če nas danes spremljajo, nas spremljajo predvsem tisti, ki imajo težavo s tem zakonom, kateri je prišel v veljavo prvega maja dva tisoč sedemnajst. Kaj ima to zveze zdaj z NLB-jem? Lahko mahamo. Tisti danes ne spremljajo, ko imajo beemveje, ka imajo milijone. Kaj ka ima skupnega? Isti vladi, smo se trudili skupaj z Novo Slovenijo, da jim dopovemo, da za tem zakonom, ki diši po, od lobijev odzadaj, po korupciji, da ga naj ne sprejmejo. Čas od prvega maja do danes je pokazal, da je ta zakon zgrešen. To hočemo danes dopovedati. In taisti vladi smo dopovedovali, da tisti, ki so milijone odnesli, da jih damo tam, kjer sodijo. Zdaj še pa enkrat ponavljam. Za moped, ki je vreden oziroma kolo z motorjem, pomožnim motorjem, ki je vredno petsto evrov, rabi državljan v isti državi dve priči, da dokaže lastništvo, za milijone, ki so jih pa odnesle, pa ne rabijo ničesar. To se dogaja, seveda, celo zgodovino v Republiki Sloveniji. tisto, ko je kolega pred mano govoril, in seveda sprenevedanje, je neki odnos do teh trinajst tisoč ljudi, ki so še lastniki teh motorjev, mopedov oziroma koles z motorjem, da jim ne želimo prisluhniti, mi smo pa tudi uvodoma že priznali, če je možnost, če je posluh vlade in seveda vseh nas v koaliciji, da se vloži amandma in da se sprejme tak zakon, ki bo v prid vsem tistim, ki so že dali ta kolesa z motorjem na tehnične preglede, predvsem pa v prid tistih, ki še jih imajo doma v garaži. Pa da jih na boj, da jih ne bo jutri seveda policist globil z globo v višini štiristo evrov. Hvala.